Frau Präsidentin, Frau Präsidentin der Kommission, Herr Präsident! In diesem Haus gibt es eine klare Mehrheit für mehr Solidarität, für mehr Transparenz, für mehr Nachhaltigkeit, für mehr Europa. Es geht nicht darum, welches Land was oder wie viel bekommt, nein, meine Frage ist In was investieren wir? Die Rettung der Wirtschaft darf nicht auf Kosten zukunftsorientierter Programme gehen. Wie kann man zum Beispiel von Next Generation reden und die Ausgaben im Bereich der Bildung kürzen?

Wie können Regierungen mitten in einer Pandemie die geplanten Ausgaben für Gesundheit und Forschung streichen? Und was ist mit unseren Hoffnungen für eine nachhaltigere Gemeinsame Agrarpolitik, wenn der geplante Zuschuss für ländliche Entwicklung halbiert wird? Diese Kürzungen können nicht von diesem Parlament getragen werden.